soit vous donnez le temps qu'il faut à chacun. Je tiens à vous le dire. En ce qui concerne cette question des minerais de conflit, je crois que s'il y a minerais de conflit, c'est qu'il y a conflit, je dirais même il y a conflit parce qu'il y a des minerais. Autrement dit, nous sommes dans des jeux géopolitiques et des jeux de puissance.

Donc il faut situer toujours cette affaire dans son contexte géopolitique de la guerre pour prendre le contrôle des minerais. Certes, il faut de l'auto certification, certes nous devons avoir plus de transparence mais ma collègue Maria Arena et là je suis d'accord avec elle a bien montré les limites de ce schéma industriel et comment il peut être perverti.

Kagame mais celui ci occupe ce pays et prend ces minerais très allègrement alors qu'il est considéré chez nous comme un homme très démocrate et, par ailleurs, ceci avec le soutien de sociétés canadiennes, américaines et allemandes. Personne ne parle de cela, en quoi votre auto certification va apporter quelque chose?

Il ne peut pas y avoir liberté de commerce pour des minerais très sensibles. Il faut renationaliser, il faut remettre les États au centre et mettre un équilibre avec le Conseil de sécurité pour prendre effectivement le contrôle de ces matières premières et ne pas laisser le commerce libre se faire parce que nous aurons toujours un dévoiement.